Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'incitamento all'odio e alla violenza in tutte le sue forme e manifestazioni è incompatibile con i valori dell'Unione europea e, pertanto, sanzionato. Dobbiamo evitare di cadere nella trappola della gara alla vittimizzazione delle diverse forme di discriminazione. Non ne esiste una che va tutelata più dell'altra. Il razzismo e l'odio vanno affrontati con la stessa attenzione ed energia. Oggi questa Assemblea condanna con forza ogni forma di odio e violenza contro i cittadini ebrei vittime di attacchi antisemiti, in continua ascesa in tutta Europa. Anche alla luce dell'atroce persecuzione contro milioni di cittadini europei ebrei, com'è possibile che in alcuni Stati membri l'invocazione di motivi fondati sulla razza, l'origine nazionale o etnica, la religione o il credo non costituisca ancora un'aggravante di reato? Gli strumenti repressivi contro gli autori di crimini di odio e la tutela non solo fisica delle vittime sono senz'altro efficaci e, anzi, devono essere rafforzati. Tuttavia, se isolati non riusciranno da soli a ripristinare il clima di legalità. Per prevenire e combattere l'antisemitismo, così come tutte le forme di discriminazione, occorre anche investire a livello educativo e culturale nella promozione della tolleranza e del rispetto dei diritti dell'uomo, nonché promuovere il dialogo e la cooperazione tra le varie componenti della società a livello locale e nazionale, compreso il dialogo e la cooperazione tra le varie comunità culturali, etniche e religiose.